Voorzitter, om de CO2 uitstoot fors te verminderen, hebben we een emissiehandelssysteem nodig dat efficiënt, evenwichtig en innovatief is. Willen we het Akkoord van Parijs omzetten in de praktijk, dan moet de werking van de koolstofmarkt beter en efficiënter. Zo moeten we een robuustere prijs voor CO2-klimaatvriendelijke investeringen stimuleren en hierbij moeten we een belangrijk evenwicht creëren. De hervorming moet het klimaat en banen beschermen en dat is essentieel. We mogen van winnaars geen verliezers maken. Wanneer bedrijven uit Europa wegtrekken naar derde landen waar de klimaatregels minder strikt zijn, verliezen we twee keer de banen zijn weg en we doen niets voor het klimaat. Ook de sterke focus op innovatie is cruciaal. Een koolstofarm Europa bereik je niet alleen door een werkbaar systeem van emissierechten, maar vergt ook innovatieve oplossingen. Onze beleidskeuzes moeten duurzaam, efficiënt en effectief zijn, zodat ze decennialang kunnen meegaan. Wij willen met Vlaanderen en met Europa vooraan in het peloton rijden zonder een lekke band te krijgen.